y poderoso Parlamento.

Por eso, es necesaria una gran voluntad política para abordarlo. Aquí, esta noche, se ha mostrado esa gran voluntad política, desde luego. Puedo decirles que la Presidencia española va a demostrarla para abordar este asunto junto con el resto de instituciones europeas. Creo que podemos también decir que es un problema para abordarlo desde Europa. Se ha dicho, muy acertadamente, cómo esto sucede en Europa, la señora Hirsch lo ha señalado claramente, y el señor Papanikolaou y la señora Parvanova han mostrado el carácter transfronterizo de esta cuestión. Sucede en Europa y hay que abordarlo desde Europa, por eso se ha repetido tantas veces, y yo me sumo a ello, la importancia de que la Comisión plantee lo antes posible una directiva para abordarlo en esa perspectiva. Creo que lo ha definido muy bien la señora Roithová en su intervención. Y creemos que las tres grandes dimensiones que tratar, que destacar en la regulación que se haga desde Europa, en el trabajo que se haga desde Europa, tienen que ser las siguientes primero, protección de las víctimas. La protección de las víctimas es un elemento central, seguramente lo más citado esta noche aquí. Las autoras de la pregunta, la señora Sargentini, la señora Ernst, la señora Thomsen, otras intervinientes, han señalado la importancia de la protección de las víctimas, que suelen ser sobre todo mujeres y niños las personas más vulnerables como también han señalado muy bien las señoras Jiménez Becerril Barrio, Kadenbach y Bearder, la necesidad de ir, por tanto, a esa orden de protección de las víctimas, que es un instrumento esencial, prioridad de la Presidencia española. Por tanto, primero, protección de las víctimas segundo, persecución implacable, castigo durísimo a los traficantes el señor Ziobro lo ha expresado muy contundentemente en su intervención y, tercero, hay que reflexionar sobre el tema de la demanda de esos servicios. Es algo a lo que cuesta trabajo enfrentarse, pero es una parte del problema y, por tanto, creo que completa esas tres grandes dimensiones en que creo que hay que fundamentar todo un global approach en este asunto tan importante, para el cual les repito, señoras y señores diputados, la Presidencia española está y estará absolutamente comprometida.